Panie Przewodniczący!

20. rocznica utworzenia jednolitego rynku europejskiego, którego celem było wzmocnienie więzów łączących obywateli i państwa członkowskie. W okresie tym zaobserwowaliśmy niezliczone korzyści i nowe możliwości dzięki sukcesywnie wprowadzanym ułatwieniom prawnym. Jednolity rynek okazał się szczególnie pomocny w latach walki z kryzysem. Swobodny przepływ kapitału, towarów i usług, a przede wszystkim osób, znacznie przyczynił się do poprawy sytuacji obywateli wielu krajów. Niestety, ze względu na problemy administracyjne oraz legislacyjne, wciąż nie potrafimy w pełni wykorzystać potencjału tego narzędzia. Dlatego cieszy zapewnienie Komisji o utrzymaniu aktu o jednolitym rynku w czołówce strategicznych priorytetów politycznych. Wszystkie działania zmierzające do wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przyczyniają się bowiem do pobudzenia wzrostu gospodarczego, co z kolei przynosi wymierne korzyści europejskim konsumentom. Wciąż bowiem istnieją rozliczne przeszkody w funkcjonowaniu tychże przedsiębiorstw. Na uwagę zasługuje propozycja usprawnienia funkcjonowania jednolitego rynku za pośrednictwem narzędzi informatycznych, wyraźnie ułatwiających obywatelom rozwiązywanie problemów. Ukończenie jednolitego rynku cyfrowego w bieżącym roku jest wysoce pożądane. Wiąże się to także z postulatem zmniejszenia w ciągu trzech lat o kolejne 25 obciążeń administracyjnych i unowocześnienia administracji publicznej. Należy także w pełni wykorzystać obecne możliwości oferowane przez internet, jak przykładowo handel i usługi online. Zasadnicze znaczenie mają działania zmierzające do poprawy funkcjonowania sektora usług poprzez szybkie i sprawne wdrażanie dyrektywy usługowej. Dotyczy ona przecież usług wypracowujących aż 45 unijnego PKB i stale je powiększa. Jest to zatem potężny oręż zarówno walki z kryzysem, jak i systematycznego wzrostu gospodarczego Unii. Kwestią szczególnie pilną będzie tutaj wyeliminowanie przepisów dyskryminujących, choćby ze względu na narodowość, wciąż występujących w niektórych państwach członkowskich.